Hvala, predsednik, za besedo! Zdaj, tukaj, človek se vpraša, se organizira prireditev, pa pol na koncu se gre v "kafano" šteti denar, ne. Mislim, od tiste "kafane", ki je bil preštet denar, gre drugo "kafano", povedat, koliko denarja pač je bilo, in od tistega trenutka zmanjka denar, ne. Zdaj, jaz, ne bom, mislim, da tukaj ni noben rojen danes ali pa, mislim, kako lahko tako naivno tudi sploh povejo nekaj takega, ne? Mislim, tako neumno ... Zdaj, jaz se sprašujem tukaj, saj to ni samo stvar policije, to je treba zapreti te ljudi tukaj - prav tiste, ki so bili vpleteni v to zadevo tukaj. Greš štet denar v eno kavarno in pol greš v drugo kavarno, da boš povedal, koliko je bilo zaslužka in koliko je bilo, ampak ni več denarja, po poti, zmanjka. Mislim, pa molčimo. Gor na medijih je bilo to dvakrat objavljeno, no, kaj se je zgodilo. Ma, kako, kaj se je zgodilo?! Katastrofa se je zgodila. Pa deset milijonov dobijo, ne, denarja takega in drugačnega, ki dobesedno se ne ve, ker ni transparentnosti tukaj. Veste, ker sem bil jaz župan, u sem sprejev eno, eno pravilo glede financiranja društev, ne, Vedno več denarja je šlo za ta društva, ne. In so morali pol upravičiti znesek, ne, na koncu leta. Ampak seveda so opravičili. Če si jim dal tisoč evrov ali pa če si jim dal pet tisoč evrov, oni so vedno opravičili znesek. Ampak kam in na kakšen način, ni bilo nikoli transparentno, ker smo morali so ogledati ne vem koga in to. To ni bilo nič. Jaz sem zahteval poročila z dokazi o porabi denarja. Ko? Pol pa je bilo drugače. Pol pa je nastalo tisto, da sledljivost, ne, teh porab, ne, je prišlo vse ven, ne. A pol ni rabil pet tisoč? Je rabil samo dva tisoč petsto za dejavnost njegovo. Prej pa je bi porabil pet tisoč brez problema. Veste, zdaj govorim o par tisočih evrih v majhni, občini, pa društev, kaj je treba, ampak iz s tega je treba začeti razmišljati, da nekaj dobesedno ne funkcionira. Zato jaz bom tudi povedal, rečeno default, da mi vedno vse, zavrnemo kar je. Ni res, ta zadeva je zelo dobro nastavljena. Seveda kakor pravijo vsi, bo treba nekaj še popraviti, dodati reči, kar je treba, niti ne vem točno, koga ali kaj, ampak bomo to videli sami, sproti, kar je. Ampak obvezno čim prej sprejeti zakon, ki bo kontroliral zadeve. Ne more iti več tako naprej. Pa ima plačo, predstavnik in tukaj funkcionar višjo ko naš, prvi med enakimi ali kako se temu reče, ne. Kako more to biti? Saj to nismo normalni!? To ne more biti tako. Je treba pripraviti eno lestvico, je treba omejiti te zadeve. To je davkoplačevalski denar. Davkoplačevalski denar. Kar je iz tržnga dejavnosti pa more biti itak razvidno, kam je ... Ampak da se dogaja to, kar je se je dogajalo, jaz upam, da bomo prišli na na čisto s to zadevo, ker mene se mi zdi to nesprejemljivo. Greš kavarno štet denar, do druge kavarne denarja ni več. Fantje moji, to ne gre! Nas imajo prav za butlje, no, tako da mislim, no. Jaz več kot drugo, ta zakon osebno tudi podpiram, ta zakon tudi spremembe, ki, bo upam, da bojo v tem smislu, da bojo to podprle zadeve. Naša stranka je že itak izrazila zadevo, da bomo to podprli. In upam, res, da se enkrat razčisti to zadevo, ker tako na tak netransparenten način, kako se upravlja z davkoplačevalskim denarjem, študenti, ker to ni proti študentom, to je za študente. Kar marsikakšen od študentov je oškodovan na ta račun, ker nekateri profitirajo to, ki izkoriščajo sistem, da ni sledljivosti in ni transparentnosti, prav na ta račun. Tako da čim prej sprejeti to zadevo in čim prej naprej s to zadevo. Hvala lepa, predsednik.